La première réponse est non.

nous avons soutenu ce que nous espérions être la stabilité dans la région, mais la stabilité sans démocratie, cela peut conduire aussi à des régimes policiers.

Nous avons joué la démocratie en nous disant À partir du moment où il y a développement, où il y a essor économique dans un pays, la démocratie suivra. Non, la démocratie ne suit pas toujours.

il faut faire du follow up il faut en faire davantage et le rapport en parle. Le troisième point que souligne le rapport, c'est que nous devons soutenir les sociétés civiles et les forces agissantes dans ces sociétés civiles, et les exemples ne manquent pas pour montrer à quel point de nouveaux acteurs civils sont nés, qui peuvent jouer un rôle décisif dans ces transitions démocratiques comme une presse libre, comme l'internet, etc., comme les femmes, comme les syndicats, comme les associations de jeunes.

Il y a beaucoup d'instruments qui peuvent être utilisés aujourd'hui de façon plus cohérente et plus efficace pour la démocratie. Nous avons l'instrument de l'initiative pour la démocratie et les droits de l'homme, mais nous avons aussi, au titre du traité de Lisbonne, la possibilité de mieux utiliser nos accords commerciaux

Faut il en créer de nouveaux?

Alors quel est, finalement, le fruit de ces réflexions, aujourd'hui?

La Pologne a un vieux passé, de beaux exemples de démocratisation à nous montrer. Seulement, nous ne pensons pas que cela doive remplacer ce qui existe déjà. Nous pensons que tout cela doit rester sous le contrôle du Parlement européen, si de l'argent a été prélevé au budget pour le financer. Nous pensons que ce projet ne doit pas être trop lourd, qu'il ne doit pas ajouter une nouvelle couche administrative, mais qu'il peut être intéressant, utilisé de manière ad hoc, pour financer certains acteurs qu'il est difficile de financer à travers les instruments actuels.

nous pensons que c'est un beau projet, qu'il faut le poursuivre, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait d'accord sur les positions du Parlement européen et sur le projet polonais. Mais il faut poursuivre les négociations, et je suis sûre que cela aboutira.